Doamnă președintă, regulamentul protejează banii europeni, iar riscul furtului din bani europeni este mai mare în statele care nu respectă statul de drept, acolo unde independența justiției este în pericol, acolo unde deciziile sunt arbitrare sau ilegale inclusiv cele luate de autoritățile publice și nu sunt corectate și nu sunt sancționate și acolo unde drepturile și libertățile oamenilor sunt restrânse, cum ar fi și libertatea presei. Recunoaștem în aceste cazuri multe din deciziile luate, din păcate, în România, de guvernul PSD ALDE. Acum, în aceste țări unde statul de drept nu este respectat, sigur că banii europeni sunt în pericol și, ca atare, regulamentul prevede că pot fi suspendați, înghețați, reduși. În cazul acesta, statul respectiv va trebui să facă plăți, dar din bugetul propriu, și nu va primi finanțare, până când nu va remedia dificultățile.